ou au Moyen Orient, qui a une vision très spéciale de la démocratie et des droits de l'homme, alors cela reste possible, avec le soutien de la Commission et même avec le soutien de ce Parlement, pour certains pays. Nous ne pouvons soumettre la crédibilité et l'indépendance de la France à l'extérieur. Il y va de notre souveraineté. Il est temps que la France sorte de cette Europe.